Il nous appartient, et c'est notre responsabilité en tant que députés, de faire prudemment la part entre rumeurs et réalité. Le commerce des organes est, aujourd'hui, un des moins réglementés au monde. La demande est croissante et dépasse de très loin l'offre, d'où des zones grises, sans réglementation, où toutes les pratiques sont possibles sans être illégales et, d'autre part, des pratiques criminelles existent aussi, associant trafic d'êtres humains, adoption, rapt, etc. Dans certains pays, il est courant de vendre des organes et de les prélever sur des êtres vivants pour des raisons religieuses, par exemple, parce qu'on ne peut pas les prélever sur les morts.

Mais on trouve aussi de telles pratiques en Amérique latine.

Quatre pays d'Afrique seulement ont une législation sur le prélèvement d'organes et deux seulement en Asie, le Sri Lanka et l'Indonésie. La Chine n'en fait pas partie et est donc dans une zone grise. Pour notre groupe, nous avons deux certitudes. La première, c'est que la Chine utilise en grande partie, pour son besoin d'organes, des prisonniers politiques ayant été exécutés.

Tannock, nous sommes incapables de dire si leur exécution est liée à un besoin d'organes ou s'ils ont été exécutés, et nous sommes contre la peine de mort. Nous ne trouvons aucun élément démontrant une persécution particulière de Falun Gong, comme l'atteste le rapport circonstancié de la Chambre des représentants de la Nouvelle Zélande, qui a largement enquêté sur cette question et que je tiens à votre disposition. C'est pourquoi, en notre âme et conscience, notre groupe a décidé de s'abstenir sur cette résolution. Nous n'avons pas signé la résolution mais nous sommes prêts à travailler, avec le Conseil de l'Europe d'ailleurs, sur cette question, qui est une question extrêmement sensible et extrêmement épineuse.